áttunda febrúar síðastliðnum ákvað alþingi að stjórnlagaráð yrði kallað saman á ný til fjögurra daga fundar til að fjalla um spurningar og tillögur stjórnskipunar og eftirlitsnefndar að hugsanlegum breytingum á frumvarpi stjórnlagaráðsins til stjórnskipunarlaga sem afhent var forseta alþingis tuttugasta og níunda júlí tvö þúsund og ellefu fundur stjórnlagaráðs var haldinn í reykjavík ellefta mars fundinn sóttu tuttugu og eitt af tuttugu og fimm fulltrúum fulltrúar í stjórnlagaráði tóku afstöðu til spurningar og álitaefna sem stjórnskipunar og eftirlitsnefnd var beint til þeirra svörum var skilað tólfta mars og fulltrúar úr stjórnlagaráði mættu síðan á fund stjórnskipunar og eftirlitsnefndar og fór yfir svörin ályktun alþingis frá tuttugasta og annan febrúar gerði jafnframt ráð fyrir að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd skyldi gera tillögur til alþingis um tillögurnar í heild með breytingartillögum stjórnlagaráðs ef við ætti og þær yrðu bornar upp í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu enn fremur yrðu samhliða bornar upp spurningar sem lytu að helstu álitaefnum

en þá rennur út sá frestur sem alþingi hefur samkvæmt lögum númer níutíu og eitt tvö þúsund og tíu um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu til að ákveða að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram samhliða forsetakosningum þrítugasta júní í ályktuninni var einnig kveðið á um að alþingi skuli standa fyrir víðtækri kynningu á efni þeirra tillagna og spurningar sem bornar verða upp í þjóðaratkvæðagreiðslu enda er kveðið á um það í sjöttu grein laga um þjóðaratkvæðagreiðslur það er auðvitað mjög mikilvægt að vandað verði til kynningarinnar og hún takist vel í ljósi þess að hér er um að ræða tillögur og spurningar er varða grundvallarlög þjóðarinnar meginspurning í þjóðaratkvæðagreiðslunni eru m hvort leggja eigi tillögur stjórnlagaráðs til grundvallar við samningu frumvarps um breytingu á stjórnskipunarlögum sem lagt yrði fyrir alþingi á næsta þingi um frumvarp það sem lagt verður fram verður síðan fjallað í þinginu í þremur umræðum eins og lög gera ráð fyrir í gagnrýni á tillögu stjórnlagaráðsins hefur því gjarnan verið haldið á lofti að þar séu einhverjar mótsagnir og ósamræmi sé á milli orðanotkunar í tillögum ráðsins og alþjóðasamninga og á þetta sérstaklega við um ákvæði í mannréttindakaflanum til að taka af öll tvímæli í þessum efnum er því tekið fram í spurningunni að tillögurnar verði yfirfarnar með tilliti til þessa áður en frumvarp verður lagt fyrir alþingi efni spurninganna fimm sem lagt er til að þjóðin segi álit sitt á eru allar um meginatriði sem tillögur stjórnlagaráðsins taka til atriði sem fólk hefur sterkar en einnig ólíkar skoðanir á þess vegna er tilvalið að bera það undir þjóðina í ráðgefandi atkvæðagreiðslu svo þeir sem eiga að fjalla um nýja stjórnarskrá í síðasta áfanga láns og ítarlegs samráðs fái milliliðalausa leiðsögn um hver sé vilji landsmanna í þessum efnum í fyrsta lagi virðulegi forseti er spurt um hvort stjórnarskráin eigi að heimila að náttúruauðlindir séu lýstar þjóðareign deilur hafa lengi staðið í landinu um eignarhald á fiskinum í sjónum og vísar þessi spurning auðvitað fyrst og fremst til þess hvort stjórnarskráin eigi að taka af allan vafa þar um og þá um leið að arður af nýtingu auðlindarinnar eigi að renna til þjóðarinnar mér finnst í raun óþarft að taka fram að þegar kemur að öðrum auðlindum okkar þá er auðvitað átt við auðlindir sem ekki eru í einkaeign en ég tek samt skýrt fram svo á því hvíli endinn vafi enda er þetta atriði líka alveg skýrt í tillögum stjórnlagaráðsins í öðru lagi er spurt um h vort ákvæði um þjóðkirkju í stjórnarskránni eigi að vera óbreytt í nýrri stjórnarskrá í tillögu stjórnlagaráðs er ekkert ákvæði um þjóðkirkjuna í nítjánda grein tillagnanna er hins vegar kveðið á um kirkjuskipan og þar segir að í lögum megi kveða á um hana ef alþingi samþykkir breytingu á kirkjuskipan ríkisins skal leggja það undir atkvæði kosningabærra manna virðulegi forseti engin almenn umræða hefur verið í landinu um þjóðkirkjuna og því þykir eðlilegt að taka af vafa um hver hugur kjósenda er til þess hvort þjóðkirkjan eigi að skipa þann sess í stjórnarskránni sem hún gerir nú í þriðja lagi er spurt um hvort heimila eigi persónukjör í meira mæli en nú er í kosningum til alþingis kjósendur hafa vissulega tækifæri til að breyta vistum sem lagðar eru fram í kosningum samkvæmt núverandi kosningalögum áhrif kjósandans í kjörklefanum eru hins vegar mjög lítil í tillögum stjórnlagaráðs er gert ráð fyrir að kjósandi geti valið frambjóðanda með persónukjöri auk listakjörs í kosningum til alþingis ljóst er af skýringum stjórnlagaráðs að hægt væri að auka áhrif kjósandans í kjörklefanum að miklum mun rétt þykir að kanna hug kjósanda til þessa atriðis í fjórða lagi er spurt um hvort atkvæði kjósenda alls staðar að landinu eigi að vega jafnt í stjórnarskránni er gert ráð fyrir því að vægi geti verið eitt tvö og hálfs áður en kjördæmamörk breytast í spurningunni um hvort atkvæði alls staðar af landinu eigi að vega jafnt felst ekki að landið verði eitt kjördæmi heldur einfaldlega það sem er orðanna hljóðan sjálfri þykja mér það mannréttindi að öll atkvæði vegi jafnt hitt veit ég að aðrir eru þeirrar skoðunar að atkvæði hinna dreifðu byggða eigi að vega þyngra en okkar sem búum á höfuðborgarsvæðinu ekki er ólíklegt að álykta megi að einmitt þetta atriði hafi orðið þess valdandi að hægt hafi gengið að bera breytingar á stjórnarskránni á alþingi þess vegna liggur í augum uppi að spyrja þessarar spurningar í fimmta og síðasta lagi er spurt um hvort kjósendur telji að tiltekinn fjöldi kosningabærra manna eigi að geta krafist bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekið málefni þetta er nýmæli í stjórnarskrá og því er í fyrsta lagi spurt hvort kjósendur vilji hafa þennan rétt og vilji þeir það á hve stór hluti kosningabærra manna þeir telji að geti kallað

nú verður virðulegi forseti að hafa það í huga að hér er um fyrri umræðu þingsályktunarinnar að ræða málið á eftir að koma aftur inn í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd í umfjöllun nefndarinnar gæti vissulega orðið einhverjar breytingar á orðalagi spurninganna sem hér er lagt upp með og væri það vissulega skemmtileg tilbreyting ef minni hluti nefndarinnar væri tilbúinn að eiga viðræður við okkur hin um það andstæðingar þessa samráðs sem lagt upp í við endurskoðun stjórnarskrárinnar hafa við hvert tækifæri lýst því að við sem erum áhugamenn um þetta vinnulag vitum ekkert hvert við séum að fara allt sé þetta fimbulfamb og tómt rugl virðulegi forseti í tilefni af þeim yfirlýsingum vil ég segja þetta við vitum nákvæmlega hvað við erum að gera rétt eins og þegar við lögðum til að stjórnlagaráðið yrði kallað saman til fundar sá fundur skilaði góðum árangri og sameiginlegur fundur stjórnlagaráðsins og meiri hluta stjórnskipunar og eftirlitsnefndar var sérstaklega ánægjulegur og árangursríkur og eyddi að því er ég tel tortryggni milli þeirra og okkar verst var að minni hluti þingnefndarinnar taldi sig ekki eiga erindi á þann fund nú leggjum við til að tillögur stjórnlagaráðsins verði bornar í heild undir þjóðaratkvæði það er gert vegna þess að það er samræmi í tillögunum frá upphafi til enda í tillögum er heildstæð hugsun frá upphafi til enda að nútímalegri stjórnarskrá

saman verður á grunni þess samið frumvarp til stjórnskipunarlaga sem lagt verður fyrir alþingi og við munum ræða í þrem umræðum eins og lög gera ráð fyrir ég get ekki séð að það verði verra fyrir okkur í þeirri umræðu að hafa í handraðanum þær upplýsingar sem unnt verður að lesa út úr